virðulegi forseti ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra kærlega fyrir þessa skýrslu og öðrum háttvirtum þingmönnum sem hér hafa tekið til máls fyrir að mestu málefnalega umræðu sem hefur verið góð yfirferð yfir svona hvernig málin liggja það er alveg hárrétt sem hefur komið hér fram að það var mjög margt gert á síðasta kjörtímabili og fyrir það ber að þakka en það má líka líta til þess hvernig það virkaði hefði mögulega verið hægt að nota þá hundrað milljarða sem fóru í vaxtabótakerfi eins og kom fram hér áðan hjá háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni eitthvað betur hefði mátt skilgreina þær auka vaxtabætur sem fólk fékk beint inn á lánin þannig að lánin hefðu raunverulega lækkað en ekki farið út í neysluna og hækkað lánin enn frekar það er þetta sem við verðum að skoða hvernig virka lausnirnar hvaða áhrif hafa þær og hvernig komast þær sem best til skila og það er það sem núverandi ríkisstjórn er að gera hún er

nýta fjármunina með markvissum hætti eins og háttvirtur þingmaður bjarkey gunnarsdóttir gerði kröfu um hér áðan það er verkefnið það er verkefni okkar sem þingmanna að gera þetta með ábyrgum hætti en það er líka rétt sem hefur komið hér fram í umræðunni þetta snýst ekki bara um skuldaleiðréttinguna sjálfa þetta snýst um fjármál heimilanna allra sama hverrar tegundir þau eru við þurfum að gera þetta þannig í kosningabaráttunni var mikið rætt um margar tillögur og mörg markmið markmiðin voru misjafnlega mikið útfærð við sjálfstæðismenn lögðum mesta áherslu á það að aðstoða heimilin og allt húsnæðismálakerfið í gegnum skattkerfið við töldum

vera skynsamlegar út af því að þær voru almennar og voru í gegnum skattkerfið og þannig var jafnræði tryggt og ekki verið að mismuna eftir efnahag eða öðru og þetta var mjög gagnsætt kerfi sem er hægt að koma á fljótt það tók líka á þessu með framtíð húsnæðiskerfisins sem við höfum rætt hér í dag að við

því að fá að leggja inn á sérstakan húsnæðissparnaðarreikning hluta af sínum skattgjöldum þessar

fóru allar inn í stjórnarsáttmálann sem áætlun um hvernig á að vinna að skuldamálum heimilanna þannig að það kemur mér á óvart að stjórnarminnihlutinn komi hér og kvarti undan því að þeir hafi ekki verið með í ráðum ef þeir hefðu haft einhverjar tillögur í kosningabaráttunni þá býst ég við að þær hefðu verið hér en þeir

að eftir þessar kosningar var útbúinn stjórnarsáttmáli sem hæstvirt ríkisstjórn vinnur eftir og þar er sagt nákvæmlega að það eigi að standa við kosningaloforðin það er tekið á því það stendur hér í stjórnarsáttmálanum með leyfi forseta að ríkisstjórnin muni með mjög markvissum aðgerðum taka á skuldavanda íslenskra heimila sem er tilkominn vegna hinnar ófyrirsjáanlegu höfuðstólshækkunar verðtryggðra lána sem leiddi af hruni fjármálakerfisins

beita bæði beinni niðurfærslu höfuðstóls og skattalegum aðgerðum um verður að ræða almenna aðgerð óháða lántökutíma með áherslu á jafnræði til þess að gera þetta með markvissum hætti er samþykkt þingsályktunartillaga sem er svokölluð aðgerðaáætlun hvernig þessu markmiði verður náð og hún er tímasett og ég sé ekki að við séum enn þá fallin á tíma með hana þannig að og það er meira að segja margt af henni sem hefur staðist og er komið á fót þannig að ég lít á þessar áhyggjur um það að það sé ekkert að gerast að það séu ekki komnar fram tillögur og annað ég lít á það sem áhyggjur af því

þannig að þetta er allt á góðum rekspöl og ég vona að niðurstaðan muni verða jafn góð fyrir heimilin eins og mér sýnist þessi vinna vera að ganga og þetta mun eins og ég sagði áðan verða miklu fjölþættara heldur en einungis skuldaleiðréttingin það stendur einnig í stjórnarsáttmálanum að það eigi að reyna að draga sem mest úr óverðtryggðum lánum og æskilegt fyrirgefið með leyfi forseta ég ætla að lesa hérna upp æskilegt er að nýta það tækifæri sem gefst samhliða skuldaleiðréttingu til að breyta sem flestum verðtryggðum lánum í óverðtryggð það er nú þegar byrjað að efna þetta með því að breyta stimpilgjaldalögunum og